Gospod Jožef Tanko, izvolite. Hvala lepa, na ta omogočitev te pozne replike. Zdaj ne vem, zakaj minister Leben odstopil - zaradi pristopa najbrž ne, napačnega pristopa pri maketi Drugi tir. To je pa vaš minister bil. To filozofirali levo in desno, ne. In se najprej posujte s pepelom, potem pa kažite s prstom naprej. Zdaj, kar zadeva pa razpravo Levice, ne. Sprašujem, kolega, zakaj poslanci še nismo na minimalcu. Sprašujem vas, ne, zakaj je med vami, med vašo poslansko skupino toliko želja za petinsko delo, dodatno ob poslanskem delu. Tu prodajate neke parole o socializmu, enakosti, pravičnosti, in ljudem, ki imajo slabše plače, ne, sami si pa gradite in borite za nadstandard. Zakaj kandidirate za Evropski parlament potem, ker so tam plače še višje in bonitete še višje. Bodite dosledni, ne, recite, mi se evropske zgodbe ne gremo, mi hočemo minimalne plače za poslance in tako naprej. Skratka, je problem. Zdaj, kar zadeva pa ostale ukrepe Janševe vlade, ne. Res smo znižali davek od dohodka pravnih oseb, ampak tisti denar je ostal v podjetjih in je šel pri umnih gospodarjih za investicije. Res je, da smo uvedli tudi investicijske olajšave pri dodatno pri gospodarskih družbah, pri, ne, pri pri pri davčnih zadevah, ne, ampak tudi tisti denar je šel namensko za investicije, v znanje, v nove projekte, nova delovna mesta in tako naprej. Vse se je zaokrožilo v v boljšem položaju zaposlenih ljudi in boljših plačah tudi navsezadnje, ker če si delal bolj konkurenčen izdelek, si dobil tudi boljši finančni izplen in tudi lahko več si delil. Tako da te te parole ne, o tem, a ne, kako vse bi moralo biti enako, je, je, mi ne gredo, ne. Navsezadnje imamo cel kup primerov na svetovni ravni, ne, ko se zadeve, kjer si poskušali to narediti, ne, istočasno pa ukradli vse, kar je kar je ostalo od tega, kar niso razdelili, jih je jih je več kot dovolj, ne, Zimbabve, Venezuela, pa Kuba je bila do sedaj in tako naprej, pa še kakšen bo. Hvala lepa. ...